Willkommen im Plenum des Europäischen Parlaments, Kommissar Hahn! Zum Thema Bevor die Krise ausgebrochen ist, war es Alltag, die Bankenregulierung schlichtweg zu umgehen. Finanzwirtschaftliche Aktivitäten sind immer mehr auf weniger regulierte Schauplätze eben auf die Schattenbanken verlagert worden.

Keines für sich genommen war systemrelevant in Summe allerdings war das natürlich ein enormer Schaden, der der europäischen Volkswirtschaft zugefügt worden ist und das ganze Finanzsystem erschüttert hat. Diese selektive Regulierung der Banken muss gestoppt werden, wenn wir in Zukunft die Schlupflöcher für Finanzmarktjongleure stopfen möchten, und das wollen wir ja, und zwar ganz dringend. Viele Schattenbanken erhielten Staatshilfe, agieren aber ohne staatliche Kontrolle umso mehr Grund, sie zu regulieren.

Aber darüber hinaus brauchen wir Obergrenzen für Fremdkapitalanteile sowie Liquiditätspuffer und entsprechend Eigenkapitalanforderungen.